Was uns nicht passt, ist einmal die drastische Erhöhung um das Anderthalbfache in Bezug auf diesen Fonds. Das Zweite sind die wo auch private Finanzierungen dazu hat vorhin die Berichterstatterin Einiges gesagt herangezogen werden sollen, was uns aber nicht klar genug ist und wo wir wirklich Sorgen haben. Aber der dritte Punkt ist der eigentlich wichtigste Der Fonds soll auch Geheimdienste fördern, zur Entwicklung wie es so schön heißt gemeinsamer Geheimdienstkultur, Austausch bewährter Verfahren, Wissen, Experten, im wahrsten Sinne des Wortes.

Geheimdienste sind wohl eher ein Teil des Problems als dessen Lösung, und dafür ist uns das Geld zu schade.